Wie Sie alle wissen, ist die Kraft und die Einflussnahme des Parlaments unter dem Lissabon Vertrag hinsichtlich der Handelspolitik, aber auch im Bereich der Komitologieverfahren das heißt jetzt delegierte Rechtsakte und Durchführungsmaßnahmen gestärkt worden. Als Ergebnis dieses Vertrags musste eine Reihe von Verordnungen im Bereich der Handelspolitik und die darin enthaltenen Entscheidungsverfahren an den neuen Rechtsrahmen angepasst werden. Dieses große Omnibus I Paket enthält mehr als 20 Verordnungen, darunter die Anti Dumping Verordnung und die Anti Subventions Verordnung. Nach einem jahrelangen Gesetzgebungsverfahren und sehr intensiven Trilog Verhandlungen haben wir uns bereits im Juni auf einen politischen Kompromiss einigen können. Es war kein einfacher Prozess, aber am Ende haben wir eine gute Lösung erreicht. Ich möchte nur ein paar Elemente hervorheben. Erstens Bis zuletzt war die Rolle der Mitgliedstaaten in den von der Kommission geführten Anti Dumping und Anti Subventions Verfahren streitig.

Das Parlament bestand allerdings auf der klaren Achtung des Vertrags von Lissabon und der grundsätzlichen politischen Neuausrichtung des institutionellen Gleichgewichts in der Handelspolitik. Zumindest verlangte das Parlament, dass den Mitgliedstaaten kein über den jetzigen Status quo hinausgehendes Recht eingeräumt werden dürfte. Im Endeffekt ist das Parlament durch den Vertrag von Lissabon gestärkt worden, das war zunächst mal in dem Vorschlag der Kommission gar nicht ersichtlich.

Es bleibt bei den jetzigen 15 Monaten. In meinen Augen ist das eigentlich wichtig, damit, wenn ein Verfahren eingeleitet werden soll, man so schnell wie möglich Rechtssicherheit hat und weiß, woran man ist. Drittens Mit Blick auf alle Safeguard Verordnungen konnten wir sicherstellen, dass der gefundene politische Kompromiss in der Südkorea Safeguard Verordnung zur Blaupause aller anderen wird. Damit gilt jetzt Das Prüfverfahren findet ausschließlich bei definitiven, endgültigen Entscheidungen Anwendung. Bei vorläufigen oder zeitlich begrenzten Entscheidungen muss dagegen das Beratungsverfahren verwendet werden. In dem einen Verfahren hat der Rat mehr zu sagen, in dem anderen Verfahren die Kommission. Angesichts der Anzahl der von Omnibus I betroffenen Rechtstexte und der erheblichen Anzahl von Änderungen, die an ihnen vorgenommen wurden, gibt es das Bedürfnis, den Zugang zu einer benutzerfreundlichen konsolidierten Fassung unter Einbeziehung aller Veränderungen zu schaffen. Um die Lesbarkeit der betreffenden Text zu verbessern, wurde daher vereinbart, dass die Kommission bis Juni 2014 eine konsolidierte Fassung vorlegt. Außerdem möchte ich auf die Verbindung zwischen Omnibus und der Modernisierung des Handelsschutzes das ist der Bericht des Kollegen Christoph Fjellner hinweisen. Omnibus I enthält eine Reihe von Verfahrensänderungen zur Anti Dumping und Anti Subventions Verordnung. Wir haben hier nur die Verfahren angepasst, um nicht den Kern des Handelsschutzes selber zu berühren, da dieser sinnvollerweise der Modernisierung der Handelsschutzinstrumente überlassen werden soll.